Îl felicit pe domnul comisar pentru noua funcție și îl rog să detalieze, dacă este posibil, subiectul efectelor crizei economice asupra comerțului mondial cu produse agricole.

profit de prezența în Parlament a domnului comisar pentru a l întreba cum privește cooperarea cu colegul domniei sale responsabil de agricultură pentru finalizarea negocierilor în cadrul Rundei de la Doha